Hvala lepa. Z vašim odgovorom sem kar dobro zadovoljna. Vseeno bi pa prosila še eno dopolnitev, sicer če se lahko malo bolj podrobno izjasnite ali pa malo malo bolj konkretno. Ko sva govorila, da boste informacijski sistem naredili, da boste zajeli vse podatke, a bojo to samo zakonsko obvezni podatki ali bojo tudi drugi podatki, ki jih že sedaj imajo v v informacijskih, programih? Pa hkrati bi še ob tej priliki se navezala, ker ste se ravno tako vi navezali na prejšnje vprašanje, iz vašega razgovora je bilo razvidno, da je srž problema tudi neprimerna zakonodaja. Zanima me, na kateri prioritetni lestvici imate omenjeno zakonodajo. Saj smo tako mi kot zakonodajna veja oblasti, kot vi dolžni v prvi vrsti poskrbeti in skrbeti za varstvo osebnih podatkov otrok, sploh pa v primeru, ko že danes vidimo, da se lahko zgodi nepopravljiva škoda, ki bi lahko naše otroke zaznamovala za celo življenje. Zato me zanima, kdaj mislite popraviti to zakonodajo. Hvala lepa.